Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, toutes les six secondes un enfant meurt de faim dans le monde, et nous venons de passer le cap du milliard de personnes qui souffrent de malnutrition.

Lors de ce sommet, 20 milliards de dollars avaient été annoncés pour aider l'agriculture des pays en voie de développement.

Toutefois, le sommet réuni à Rome la semaine dernière, le 16 novembre, sous l'égide de la FAO, a montré une réalité tout autre snobé par la quasi totalité des dirigeants du G8, il n'a pas abouti à la ratification des mesures escomptées.